Prin activitatea sa, el a pus bazele unui model de dezvoltare rurală capabil să asigure securitatea aprovizionării cu alimente într o țară foarte săracă. În Laos, peste trei sferturi din populație locuiește în zona rurală, iar majoritatea își asigură traiul din activități agricole. De aceea, activitatea lui în combaterea foametei în rândul populației de la sate este cu atât mai importantă. Cred că autoritățile ar trebui să identifice cât mai repede condițiile în care a avut loc dispariția acestui om și să asigure urgent punerea lui în libertate. De asemenea, este foarte important ca Laosul să ratifice Convenția internațională pentru protecția persoanelor împotriva disparițiilor forțate.